22. Juni jährte sich zum 70. Mal der Überfall Hitler Deutschlands auf die Sowjetunion. Polen war zu diesem Zeitpunkt bereits ein zerstörtes Land. Das Europa, das aus diesem verbrecherischen Krieg hervorging, in dem Nazi Deutschland Polen zerstörte

Die Rede, die Donald Tusk gerade hier gehalten hat, zeigt Das Bewusstsein um den Wert dieses Europas prägt die polnische Präsidentschaft.

Dieses Missverhältnis zwischen der Realität und der politischen Rhetorik darunter leidet Europa. Das ist eine große Gefahr für unser Projekt. Polen hingegen verfolgt einen anderen Ansatz. Polen hat heute morgen durch seinen Premierminister als Ratspräsident hier erklärt Der beste Schutz unserer nationalen Interessen ist der europäische Verband, der europäische Geleitzug. Das ist ein anderes Konzept. Europa leidet unter Regierungen, die aktiv teilnehmend oder schweigend dabeisitzen alles beschließen, um anschließend nach Hause zu fahren und im Moment der ersten negativen Kommentierung in einer Zeitung die europäischen Institutionen für das verantwortlich zu machen, was sie selbst beschlossen haben. Polen hingegen steht für ein anderes Konzept. Wir haben heute morgen einen Ratspräsidenten gehört, der uns das Konzept vorgetragen hat, dass seine Präsidentschaft die Partnerschaft zwischen den nationalen Regierungen und den europäischen Institutionen will, weil das Zusammenwirken der nationalen Ebene und der europäischen Institutionen und nicht das Gegeneinanderausspielen das Erfolgsrezept Europas ist. Das ist der Regierungschef eines Landes, das auch zum Warschauer Pakt gehörte. Das ist der Regierungschef eines Landes, das auch von der Sowjetunion unterdrückt wurde. Aber es ist der Ministerpräsident eines Landes, der nicht hingeht wie sein Vorgänger im Amte des Ratsvorsitzenden und Brüssel mit Moskau vergleicht, sondern sagt Europa ist nicht Teil der Krise, sondern ein Instrument zur Überwindung der Probleme, die wir haben. Als Jean Claude Juncker die letzte Finanzielle Vorausschau kommentierte, hat er gesagt Ich schäme mich, weil diese Finanzielle Vorausschau kein europäisches Gemeinschaftswerk, sondern ein Appell an nationalen Eigennutz ist. Das war die letzte Finanzielle Vorausschau. Jetzt haben wir Regierungen, die dabei sind, den nationalen Eigennutz zu ihrem politischen Credo zu erheben. Die polnische Regierung hat ein anderes Konzept. Wir haben gehört Ausgabendisziplin, ja. Aber wir haben auch gehört Intelligente Investitionspolitik in Europa zur Wachstumsförderung, ja, denn ohne Wachstum keine Jobs und ohne Jobs keine soziale Sicherheit. Solidarität in Europa, Solidarität der Starken mit den Schwachen innerhalb der Länder und der starken mit den schwachen Ländern das ist das Konzept der polnischen Präsidentschaft, und nicht das Ausspielen der nationalen Haushalte gegen die europäischen Haushalte! Wir haben ich glaube, das kann man sagen eine große Rede gehört. Die polnische Nationalhymne enthält den schönen Satz, dass Polen noch nicht verloren sei.

Noch ist unsere Idee vom einigen, vom solidarischen Europa, das durch transnationale Lösungen Wohlfahrt für alle schafft und den Frieden in Europa und durch Europa in der Welt sichert, nicht besiegt, schon gar nicht, wenn wir solche Ratspräsidentschaften haben!